Dat stelt Europa voor de keus moeten wij doorgaan met een Alleingang of niet? Gaan wij alléen door met een verplichtend systeem van emissiehandel of niet?

Laat mij een voorbeeld geven. Antwerpen heeft na Houston de grootste concentratie chemische bedrijven in de wereld.